Señor presidente, señora Mogherini, en este Pleno del Parlamento Europeo, como siempre, nos ocupamos de los problemas y retrocesos de los derechos fundamentales, sea en Europa, como cuando discutimos el retroceso del imperio de la ley y la separación de poderes en Polonia o las inaceptables declaraciones del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, contra los gitanos o la estigmatización general contra los extranjeros, como si fueran una amenaza contra nuestra seguridad, cuando, en realidad, muchos de ellos huyen del terror.

Hubo unas elecciones en 2018, pero sigue habiendo muchísimos problemas que acucian a los derechos fundamentales ——libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de sindicación—, hostigamiento a los sindicatos y, por supuesto, represión de la libertad de expresión de los periodistas. Y, por eso, es imprescindible que la Unión Europea emplee a fondo su diplomacia junto con las Naciones Unidas y la propia Unión Africana para firmar el compromiso de la acción exterior y la cooperación al desarrollo con el mandato de respeto y preservación de los derechos fundamentales de todas las personas.